lítur svo á að samkomulag sé um að fundur geti staðið fram yfir klukkan átta ef nauðsynlegt er til að ljúka umræðu um sjöunda dagskrármálið um staðgöngumæðrun